le ministre Šadžius et le Parlement européen dans un effort de compromis, aient pu travailler ensemble en vue de cette protection des consommateurs.

L'Europe elle même n'a pas été épargnée par de tels risques ou de telles crises.

Je rappellerai télégraphiquement quelques points clés de cette directive.

C'est là que nous construisons ensemble ce marché unique du crédit en réduisant les obstacles qui empêchent nous avons tous des exemples autour de nous les consommateurs, les prêteurs et les intermédiaires de prendre ou de proposer un prêt dans un pays autre que le leur. Tous ces éléments relèvent bien de la protection des consommateurs et également d'une meilleure concurrence entre les prestataires et les offres au profit des prêteurs, bien sûr des intermédiaires mais, aussi et surtout, des consommateurs. Je veux, une fois de plus, rappeler et dire à l'extérieur que le Parlement a non seulement contribué à ce texte mais l'a amélioré, comme c'est très souvent le cas. Par exemple, Monsieur le rapporteur, sur les ventes liées ou sur la tolérance raisonnable dont doit faire preuve le prêteur en cas de défaut de paiement de l'emprunteur. Nous avons donc avec ce texte un des exemples auxquels je tiens comme vous, Mesdames et Messieurs les députés de cette Europe concrète, de cette Europe citoyenne proche des gens, de leurs problèmes, de leurs difficultés ou de leurs éléments de leur vie quotidienne. Il reste un dernier point en suspens vous le savez tous cette question des documents d'explication et le fait de savoir s'ils doivent faire, pour leur publication, l'objet d'un considérant ou d'un article. Je connais l'importance de cette question et la sensibilité du Parlement.

Très franchement, ce texte est tellement important pour les citoyens que je pense que nous devons trouver une solution. Il ne peut s'agir d'un obstacle pour empêcher ou retarder l'adoption de ce texte qui est attendu pour la protection des consommateurs.